Ik begrijp de gedachte achter de eenzijdigheid van de voordelen, maar daarmee doen wij onszelf natuurlijk ook tekort.

Overigens ben ik van mening dat het opheffen van álle handelsbelemmeringen het beste zou zijn voor alle arme landen in de wereld en ook voor de EU.